Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Na wstępie chciałbym również pogratulować sukcesu, jakim jest niewątpliwie osiągnięcie kompromisu w sprawie budżetu na rok 2012, chociaż jest pewien niedosyt, ponieważ wzrost jest mniejszy niż przewidywana przez Komisję Europejską inflacja. Chciałbym również podkreślić wkład polskiej prezydencji w uzyskanie kompromisu pomiędzy propozycją Komisji Europejskiej, stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i oczekiwaniami państw członkowskich.

Przy tak trudnym budżecie konieczne jest poszukiwanie rezerw tam, gdzie środki europejskie wydawane są w sposób mało efektywny oraz uwolnienie ich pełnego potencjału na rzecz wzrostu i zatrudnienia.